herra forseti ég mæli fyrir frumvarp til laga um breytingu á norðurlandasamningi um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap ættleiðingu og lögráð með frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að fullgilda samkomulag sem gert var tuttugasta og sjötta janúar tvö þúsund og sex um breytingar á samningi milli íslands danmerkur finnlands noregs og svíþjóðar um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap ættleiðingu og lögráð er undirritaður var í stokkhólmi sjötta febrúar nítján hundruð þrjátíu og eitt einnig er lagt til að samkomulagið öðlist lagagildi hér á landi á sama hátt og á við um samninginn sjálfan og fyrri breytingar á honum samkomulagið hefur að geyma reglur um val á lögum í málum er varða fjármál hjóna ákvæðin um fjármál hjóna í norræna samningnum um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap ættleiðingu og lögráð hafa verið í gildi óbreytt frá undirritun samningsins í stokkhólmi sjötta febrúar nítján hundruð þrjátíu og eitt breytingar á ýmsum ákvæðum samningsins hafa á hinn bóginn verið gerðar það er með samkomulagi samningsríkjanna frá tuttugasta og sjötta mars nítján hundruð fimmtíu og þrjú þriðja nóvember nítján hundruð sextíu og níu tuttugasta nóvember nítján hundruð sjötíu og þrjú tuttugasta og fimmta febrúar tvö þúsund og sjötta febrúar tvö þúsund og eitt frá því að norræni samningurinn frá nítján hundruð þrjátíu og eitt var gerður hafa orðið breytingar á lögum norrænu ríkjanna um fjármál hjóna og eru þau nú að mun ólíkari en þá var þótt byggt sé á svipuðum grundvallarsjónarmiðum meginatriði samkomulagsins eru tvíþætt annars vegar er lagt til að ákveðinn aðlögunartími skuli líða að því er varðar beitingu laga nýs búseturíkis hjóna sem flytja frá einu norrænu ríki til annars um fjármál þeirra samkvæmt norræna samningnum eins og hann er nú gilda þær reglur að þegar hjón flytja frá einu norrænu ríki til annars gilda lög hins síðarnefnda ríkis um fjármál þeirra þegar eftir flutninginn ákvæðum samkomulagsins um tiltekinn aðlögunartíma að því er varðar beitingu laga nýs búseturíkis er meðal annars ætlað að koma í veg fyrir að hjón við þessar aðstæður komist að því eftir skilnað að ólíkar reglur gildi um fjármál þeirra í nýja búseturíkinu er því lagt til í samkomulaginu að ekki skuli beitt lögum þess ríkis sem hjónin fluttu til fyrr en þau hafa búið þar í að minnsta kosti tvö ár hins vegar er lagt er til að hjón hafi heimild til að semja um val á lögum það er lögum hvers norræns ríkis skuli beita um fjármál þeirra hjón geta þó einungis samið um að beitt skuli lögum ríkis sem þau hafa tengsl við vegna búsetu sinnar eða vegna þess að þau eiga þar ríkisfang í norræna samningnum eins og hann er nú er slík heimild ekki fyrir hendi þessu þykir brýn þörf á að breyta einkum vegna þess hve lög norrænu þjóðanna um þetta efni hafa breyst á liðnum áratugum og hafa nú að geyma ólíkari reglur en áður var heimildir hjóna til að semja um lagaval um þetta efni eru almennt viðurkenndar í alþjóðlegum einkamálarétti nú til dags og eru meðal annars heimilaðar samkvæmt haag samningi um þetta efni og varðar val á lögum um fjármál hjóna frá nítján hundruð sjötíu og átta